Señora Presidenta, es una irresponsabilidad poner en duda la firmeza de la política exterior española en materia de lucha contra el terrorismo y es una falsedad acusar al Gobierno de Venezuela de connivencia con el entrenamiento de terroristas de ETA en su territorio, porque no hay constancia de tal connivencia. Sí hay diálogo y cooperación internacional en la lucha denodada de España, dentro y fuera de sus fronteras, contra el terrorismo, y sí hay diálogo y cooperación con Venezuela, a quien se han pedido actuaciones concretas en este caso. En vez de reclamar rupturas y enfrentamientos, dejemos trabajar a las autoridades policiales, judiciales y diplomáticas, que es lo que está dando unos éxitos y unos frutos inéditos en la lucha contra el terrorismo en España.